Las medidas que se plantean hacen hincapié en la empleabilidad de nuevo, la empleabilidad cuando el verdadero problema con el que nos encontramos es el subempleo la mayoría de los jóvenes no encuentran un trabajo que esté a la altura de su cualificación.

Nuestros jóvenes se están viendo condenados al paro, a la precariedad y al exilio, porque no se le puede llamar movilidad.

Se está pretendiendo competir por la vía del coste laboral, en lugar de analizar la competitividad desde la mejora de las capacidades del sistema productivo. Necesitamos mejorar la calidad del empleo y apostar por la innovación.